Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il aura fallu pratiquement cinq ans pour que nous arrivions à réviser cette législation vieille de plus de 20 ans et à colmater les brèches qui ont fait que, malheureusement, il y a eu des scandales comme le scandale sanitaire mondial des prothèses mammaires PIP. Je regrette la lenteur de la procédure, mais je veux féliciter les rapporteurs et, entre autres, Mme Wilmott et M.

Ces textes viennent mettre un point final à une ère où un dispositif médical implantable répondait quasiment aux mêmes obligations réglementaires qu'un simple grille pain. Aujourd'hui, le renforcement de la surveillance des organismes notifiés, les obligations de contrôle inopiné chez les fabricants, l'attention apportée aux dispositifs de catégorie 3 et 2B, les plus à risque, ou l'amélioration de la traçabilité des produits, tout cela devrait permettre d'éviter les fraudes et de rétablir la crédibilité du marquage CE.

Tout retard dans l'adoption des actes d'exécution pourrait avoir de graves conséquences.